N'en voulons pas au commissaire. S'il n'est pas là, c'est que les voitures roulent à allure modérée sur les autoroutes. C'est dommage qu'il ne soit pas là.